Diese Grenzen schützten uns nicht, sie hinderten uns, Kontakte aufzunehmen und schwächten unsere Region. Europa Das war für meine Generation der Traum, ohne Grenzbalken zu leben. Schengen hat Europa verändert, hat die Menschen zusammengebracht und unseren Wohlstand gemehrt. Besonders Österreich hat davon profitiert. Offene Grenzen sind ein wertvolles Gut. Sie setzen Vertrauen voraus, und mit diesem Vertrauen muss man sorgfältig umgehen. Aber wir dürfen deswegen nicht andere davon abhalten, in den Genuss eben dieser Freizügigkeit zu kommen.

Das ist unfair und ungerecht, unklug noch dazu, und es zerstört das Vertrauen in das gemeinsame Europa. Es ist höchste Zeit, endlich das zu tun, was man schon längst hätte tun sollen.